Prawo zbyt skomplikowane, prawo nieczytelne, zbyt rygorystyczne, nienadążające za zmianami oczywiście nie służy rozwojowi ani postępowi, dlatego też jako koordynator Komisji Prawnej chciałbym zwrócić szczególną uwagę na znaczenie, jakie w procesie legislacyjnym ma przestrzeganie zasady włączania do oceny wpływu, zarówno ex ante, jak i post ante, testu małych i średnich przedsiębiorstw, który już na etapie stanowienia prawa pozwala na wskazanie i eliminowanie przeszkód, jakie nowe przepisy mogą stanowić dla sektora, który jest przecież kołem zamachowym europejskiej gospodarki. Podobnie założenie think small first czy zasada only once albo ograniczanie nadmiernie rygorystycznego przekładania wymogów dyrektyw unijnych na przepisy krajowe, oczywiście przez organy państw członkowskich, prowadzą do widocznego zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zarówno prace grupy Stoibera, jak i przedstawiony przez Komisję Europejską przegląd Small Business Act potwierdzają, że często utrudnienia administracyjne i zbyt duże obciążenia związane z działaniami kontrolnymi powodują zahamowanie, a czasami nawet uniemożliwienie dalszego rozwoju małych firm, które mają potencjał, by generować nowe miejsca pracy.

Niepokojącym jest fakt, iż wdrażanie Small Business Act napotyka w państwach członkowskich na wiele przeszkód, choć jak pokazują przykłady niektórych krajów implementacja tych zasad daje pozytywne efekty. Na końcu chciałbym także zwrócić uwagę na znaczenie trwających już prac nad europejskim prawem umów oraz rozpoczynające się w Komisji Prawnej prace nad utworzeniem europejskiego systemu ochron patentowej. Dobra regulacja w tej sferze z pewnością da bezpośredni impuls do rozwoju innowacyjności, szczególnie w obszarze działania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.